Ich möchte die blaue Karte nur zu einer Richtigstellung nutzen. Die Unterstützung in Österreich wird nicht nur für eine Person gewährt.